Mamy świadomość w tej chwili dyskusji, jaka się toczy, i w związku tym Rada wystąpiła z wnioskiem do Parlamentu Europejskiego o rozpoczęcie dyskusji nad nowym porozumieniem długoterminowym między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie zasad udzielania absolutorium regulujących relacje

Mam nadzieję, że Parlament Europejski będzie w stanie szybko podjąć pozytywne decyzje co do rozpoczęcia takiej dyskusji nad nowym porozumieniem. Rada nie stawia żadnych warunków wstępnych ani co do formy, ani co do treści tego porozumienia.